Pane předsedající, zóny čistého ovzduší ve městech přinášejí určitá zlepšení kvality ovzduší a vědecké studie potvrzují, že skutečně přináší zdravotní přínosy. Starostové a radní ale vytvářením těchto zón zápasí s problémem, který je mnohem větší než kterékoli město a přesahuje hranice každého z nich. Pouští se do boje proto, že národní vlády, včetně té české, v řešení problému kvality ovzduší selhávají.

Stává se, že nově zvolený primátor přestane vybírat pokuty za porušování pravidel čistých zón a jeho rozhodnutí je následně napadeno u soudu, který toto jeho rozhodnutí zruší a nařídí opětovné vybírání těchto pokut. Pro kvalitu ovzduší je takový výsledek nepochybně výhrou, ale pokud by se tyto právní bitvy měly opakovat, může být další osud těchto zón značně nejistý.

Systémové řešení by mělo spočívat jednak ve zpřísnění unijní legislativy na ochranu ovzduší a jednak v zajištění toho, že automobilky uvedou svá vozidla do souladu se stávajícími emisními předpisy. Je zjevné, že nebudeme mít ve městech opravdu zdravý vzduch nebo alespoň naději na stabilizaci klimatu, pokud budou po silnicích měst jezdit ve velkém počtu auta poháněná fosilními palivy.